Señora presidenta, bienvenido comisario, en la zona euro tenemos diecinueve políticas fiscales distintas diecinueve Gobiernos elaboran sus presupuestos intentando cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero si uno consolida esas diecinueve políticas, en búsqueda de cuál es la posición fiscal en el conjunto de la zona del euro, el resultado puede ser coherente o no con las necesidades de la Unión Monetaria, con las necesidades cíclicas de la Unión Monetaria.

No se trata solo —aunque también— de mejorar la flexibilidad para que los Gobiernos nacionales puedan hacer políticas anticíclicas, sino que se trata, sobre todo, de dotar a la zona euro de una posición fiscal consolidada acorde con las necesidades en el ciclo de nuestra economía.